Z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego najważniejszą sprawą powinny być bariery pozataryfowe, co już wielokrotnie było podkreślane podczas spotkań Trade Policy Committee.

W tym zakresie przyjęty zapis art. 30 w konkluzjach marcowej Rady Europejskiej wskazuje linię postępowania, która powinna być reprezentowana przez Unię Europejską na szczycie Unia Japonia w kwestii rozpoczęcia negocjacji umowy o wolnym handlu.